O legislație uniformă la nivel european permite protecția avantajului nostru competitiv și menținerea performanței în materie de inovare. O atenție sporită a fost acordată în acest sens întreprinderilor mici și mijlocii, care întâmpină cea mai mare dificultate în protejarea proprietății lor intelectuale. Mici antreprenori și inovatori, spre exemplu din România, mai ales în sectorul digital, au fost deseori supuși unor furturi de informații confidențiale, care le a afectat potențialul și munca desfășurată cu greu. Același lucru s a întâmplat și cu companiile din anii 90, care și au pierdut competitivitatea din cauza lipsei protecției față de furtul și divulgarea ilegală de informații confidențiale. De aceea cred că raportul este o formulă echilibrată pentru protejarea acestora la nivel european, fără să îngrădească însă diseminarea cunoștințelor sau mobilitatea forței de muncă.